Ich begrüße daher die Initiative der Kommission, eine Innovationspartnerschaft zum Thema gesundes Altern, zu schaffen und Alzheimer passt genau da hinein. Die US Regierung hat vor vielen Jahren einmal den Kampf gegen Krebs zu einem Leuchtturmprojekt ausgerufen. Sie haben den Krebs nicht bekämpft, aber sehr viele Medikamente, sehr viele Therapien sind daraus entstanden.

Wir müssen wissen Wie können wir präventiv vorgehen? Was können wir in Zukunft gegen Alzheimer tun?